Das hat unsere deutsche Presse in den letzten Tagen sehr bewegt. In Zukunft darf in der EU kein Olivenöl mehr offen auf dem Tisch stehen. Ein entsprechendes Verbot der EU Kommission soll zum 1. Januar 2014 gelten, sagte ein Sprecher der Kommission. Offene Karaffen mit Olivenöl seien dann streng verboten, Olivenöl müsse stets in einem besonders verschlossenen und nicht wieder auffüllbaren Gefäß auf dem Tisch stehen. Und es geht noch weiter Die Frage an den Kommissionssprecher, ob nach dem Olivenöl eine Verordnung über Essig, offen servierten Hauswein oder Kennzeichnungsvorschriften von Salz und Pfeffer zu erwarten seien, beantwortet dieser damit, dass eine Ausweitung auf andere Sachen möglich wäre. Ich nutze meine Zeit, um die Kommission zu fragen Was will die Kommission den Menschen in Europa noch alles vorschreiben? Haben wir nicht andere Probleme in der Europäischen Union zu lösen, als uns mit Olivenölkännchen auf Restauranttischen zu befassen? Ja, das ist mein Thema. Es lebe die Bürokratie!